Vous intervenez après un Conseil européen, et les trois quarts de votre discours sont consacrés à la question des migrants économiques quasiment pas un mot sur le Brexit. Vous agissez directement, en réalité, comme fossoyeur de cette Europe.

Cameron, et nous avons vu où cela nous a conduits. Alors, s'il vous plaît, pour le bien de l'Europe, laissez faire la Commission, laissez faire le Parlement européen pour ces négociations. Moi, je fais confiance effectivement à ceux qui défendent l'intérêt général européen, et non pas l'intérêt des États.

Monnet avait dit L'Europe est là pour relier des hommes entre eux, pas pour coaliser des États.

Je terminerai simplement.